þrátt fyrir fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag